Ukraina jest stowarzyszona z Unią Europejską, konsekwencją tego powinno być zobowiązanie Wspólnoty do wspierania tego kraju na jego drodze do budowania sprawnej i efektywnej administracji, wspierania rozwoju gospodarczego czy restrukturyzacji przemysłu. Ważne jest także ograniczenie ubóstwa oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Ukraina walczy teraz na wielu frontach, na tym najgorszym, militarnym, także, ale równocześnie musi przeprowadzać bardzo kosztowne reformy społeczno gospodarcze. Bez pomocy Unii Europejskiej nie poradzi sobie z tymi historycznymi wyzwaniami. W imię więc międzynarodowej solidarności powinniśmy poprzeć zadanie finansowego wsparcia naszego wschodniego sąsiada.